frú forseti á liðnu sumri var tekin mjög mikilvæg ákvörðun um niðurskurð í aflaheimildum í þorski farið var eftir tillögum hafró um að skera niður aflaheimildir um tæplega þriðjung þessi ákvörðun var vitaskuld erfið enda fyrirséð að hún mundi valda útgerðum og mörgum byggðarlögum verulegum búsifjum við slíkar aðstæður hljótum við að leita allra leiða til að tryggja að þorskstofninn nái fyrri styrk með hinni huguðu ákvörðun sjávarútvegsráðherra frá nýliðnu sumri hefur verið dregið stórkostlega úr veiðiálagi en er það nægilegt er það endilega svo að þær útgerðir og þau byggðarlög sem gera mest út á þorsk þau ein axli byrðarnar við uppbyggingu stofnsins nú er það svo að fleira getur haft áhrif á stofnstærð en veiðarnar eingöngu má þar nefna lífsskilyrði sjávar hitastig og æti og enn fremur veiðarfæri og afkastageta skipa mikilvæg fæða þorsksins loðnan hefur verið veidd á undanförnum árum í auknum mæli í flottroll flottrollið eða flotvarpan er búin þeim eiginleikum að það er lengi að veiða það er dregið á meiri hraða en fiskurinn syndir og

prósent af loðnunni sleppur út úr trollinu á undanförnum árum hafa verið miklar umræður innan lands um hvort rétt væri að leyfa slík veiðarfæri sem trúlega yllu miklum skaða og notuðu af öflugum skipum sem draga allan sólarhringinn á hvaða dýpi sem er mig langar til að vitna til viðtals við hjálmar vilhjálmsson fiskifræðing og einn helsta sérfræðing hafró í loðnu en hann sagði í viðtali við fiskifréttir í mars tvö þúsund og fimm að hann teldi koma til greina að banna flottrollsveiðar í loðnu í nokkur ár í tilraunaskyni hjálmar telur áhrif flottrollsins á loðnuna geta verið tvenns konar svo vitnað sé í viðtalið með leyfi forseta annars vegar að meira af loðnu fari forgörðum þegar veitt er með trolli en nót og hins vegar það mikla ónæði fyrir fiskinn sem felst í því að meiri hluti loðnuflotans er kominn með flottrollið sem dregið er alla sólarhringinn ég hlýt sömuleiðis að vekja athygli á umræðum um þessi mál á aðalfundinum hjá líú nú í lok október en þar er hvatt til aukinnar rannsókna á loðnu meðal annars hvort veiðar í flotvörpu hafi áhrif á göngu loðnunnar og jafnframt verði rannsökuð áhrif flotvörpunnar við síldveiðar vissulega er margt á huldu um áhrif flotvörpu en er ekki rétt að láta lífríkið og þorskinn njóta vafans þess vegna hef ég leyft mér að leggja fram eftirfarandi spurningu til sjávarútvegsráðherra telur ráðherra koma til greina að banna